Hvala lepa, predsedujoči. Naj povem, da imam kar nekaj pomislekov glede predlaganega zakona, še glede prenosa premoženja iz, SDH-ja na, demografski sklad. Da, sam izhajam poklicno iz področja energetike in bom navedel dva primera, ki me, skrbita, da bi lahko imela za demografski sklad za upokojence zelo negativne posledice. Spomnimo se, da je Eles, pa distribucijska podjetja, da so del, premoženja, ki bi se na ta sklad prineslo. In spomnimo se žledoloma, ki se je zgodil. Škoda je bila astronomska in vse to bi plačali naši upokojenci. Drugi primer je tudi zahteva iz določene politične opcije po zaprtju TEŠ-a, po predčasnem zaprtju. To bi lahko imelo tudi za posledico unovčitve državnega poroštva, izgube več tisoč delovnih mest, podražitev električne energije in potrebe po dodatnih vložkih v nadgradnjo električnega sistema. In tudi to bi morali v tem primeru, potencialno plačati upokojenci. Za mene je zelo pomembno, da se ta podjetja razvijajo, da se digitalizirajo, da se informatizirajo in da počrpajo za razvoj evropska sredstva. Le tako bodo dosegla, tudi ustrezne donose in zato je potrebno tudi, da imamo v Bruslju ustrezne in izkušene ljudi, kot je doktor Angelika Mlinar, ki lahko pri razvoju teh podjetij, pri razvoju tudi bodoče blaginje za financiranje potreb demografskega sklada ustrezno sodeluje. Hvala lepa.